Le Conseil et le Parlement ont accouché, à l'issue de négociations parfois laborieuses, d'un accord qui, s'il ne soulèvera pas l'enthousiasme, a le mérite de vouloir organiser la filière laitière. En effet, la décision prise de supprimer les quotas à l'horizon 2015 appelait à une réforme du secteur de manière à éviter les autres crises du lait, comme celle rencontrée dans toute l'Europe en 2009, dont on vient de parler.

De plus, les États membres qui opteront pour l'obligation des contrats sur leur territoire pourront fixer une durée minimale équivalente à au moins six mois, et six mois ce n'est quand même pas mal par rapport à ce que fait l'industrie aujourd'hui en revoyant le prix parfois de mois en mois. Concernant les contrats, j'aurais souhaité, bien sûr, qu'ils soient rendus obligatoires dans toute l'Europe. Cela n'a pas été possible à cause d'une majorité au sein du Conseil

Soulignons aussi comme point positif la reconnaissance des organisations interprofessionnelles, même si je déplore que, comme quatrième acteur autour de la table, on n'ait pas incorporé l'autorité publique, qui devrait jouer le rôle d'arbitre, comme l'observatoire des prix et des marges par exemple. En conclusion, si cet accord est un pas dans la bonne direction, il reste améliorable en redonnant, par exemple, à l'autorité publique le rôle de régulateur. On reverra cela lors de l'OCM unique. Permettez moi, au delà des mandataires que nous sommes, qui avons beaucoup travaillé sur ce dossier, de saluer aussi ce n'est pas coutume évidemment de le faire

Cela fait du bien aussi de saluer les fonctionnaires, qui sont au service de l'institution publique.